forseti ég hef leyft mér að bera fram fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra um kræklingarækt hún hljóðar svona með leyfi forseta fyrsta hvað hafa stjórnvöld gert til að styðja við kræklingarækt í landinu annars telur ráðherra að það séu vaxtarmöguleikar í greininni eins og allir þekkja hefur landsbyggðin átt í vök að verjast í atvinnumálum og margir hafa haft áhuga á því að reyna að auka fjölbreytileikann í atvinnulífinu með aukinni tæknivæðingu hefur fækkað störfum í sjávarútvegi eins og allir þekkja nú er það þannig að það eru þó nokkur ár síðan

orðið um atvinnurekstur að ræða í þessu sambandi mín reynsla er sú eftir að hafa fylgst með þessu og ekki síst sem ráðherra byggðamála á sínum tíma að stjórnvöld hafi ekki sinnt nægilega vel þessari nýju atvinnugrein og ekki sýnt henni kannski ægilega mikinn áhuga lengi vel en nú er kominn nýr ráðherra í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið og það er því forvitnilegt að vita hvort hann hefur áhuga á þessu máli og hvort hann ætlar að standa á því gagnvart þessari grein ef á aðstoð þarf að halda það hefur verið samstarf haft uppi

við kanadamenn sem er náttúrlega mjög mikilvægt og þar er gríðarleg framleiðsla á bláskel það má segja að á prince edwardeyju sé verið að framleiða tuttugu þúsund tonn sem er ekkert smáræði og svæðið sem notað er þar er á stærð við það svæði sem nýt er í eyjafirðinum en áform norðurskeljar sem er fyrirtækið í hrísey eru þau að vera komin í þúsund tonn á árin tvö þúsund og tíu

þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að heyra hvað hæstvirtur ráðherra segir í þessu sambandi og hver svör hans verða því ég er sannfærð um að þetta er eitt af því sem þarf að horfa á af alvöru